Herr Präsident! Ich habe diesen Bericht abgelehnt und möchte dies auch kurz begründen. Zunächst teile ich die Minderheitenansicht, die meine Kollegen Meyer und Lösing in dem angeschlossenen Bericht zum Ausdruck bringen. Es ist tatsächlich von einer Militarisierung der gemeinsamen Sicherheits und Außenpolitik die Rede.

Die Libyen Politik ist vollkommen gescheitert, wird aber im Bericht ganz anders dargestellt.

Sie ist auf Intervention ausgerichtet, sie ist auf Druck gegen Russland ausgerichtet, sie ist auf Druck gegen China ausgerichtet, und das sollen unsere Partner sein.

Man verkennt auch völlig, dass dort die Rebellen saudi arabische Dialekte sprechen.